Señor Presidente, esta es la tercera iniciativa legislativa sobre las agencias de desde el año 2009. Supone un paso adelante para cumplir los compromisos del G20 de forma consistente con los trabajos del Fondo Monetario Internacional y del Consejo de Estabilidad Financiera. La aprobamos tras seis meses de dura negociación con el Consejo, preservando el contenido esencial, votando en la Comisión de Asuntos Económicos, y por ello felicito al equipo parlamentario negociador y, en particular, al ponente, señor Domenici. Los errores de las agencias de calificación están en el origen de la crisis, sus efectos se han multiplicado por el exceso de confianza en las mismas, por la dependencia regulatoria, que ha desincentivado el buen manejo del riesgo. Para corregir esto, además de asentar principios para que los participantes en el mercado cuenten con sistemas sólidos de evaluación de riesgos, se prevé un proceso de transición hacia normas alternativas que debe finalizar en el año 2020. Las instituciones democráticas no pueden ser rehenes de las agencias de calificación. Es evidente la inestabilidad y el efecto procíclico de las calificaciones sobre los riesgos soberanos. Esta legislación establece pautas para asegurar la transparencia y poner coto a la injerencia política. Además, mandata a la Comisión a presentar informes para contar con un sistema europeo de evaluación de riesgos soberanos y hacer posible una agencia pública de calificación de riesgos soberanos. El paquete contribuirá también a prevenir conflictos de intereses, promover la competencia y reforzar la responsabilidad civil de las agencias. Aunque no es el último, es sin duda alguna un paso importante en su reforma regulatoria.